Transportul maritim este guvernat de o serie de convenții internaționale a căror respectare este obligatorie, însă stabilirea unui set de reguli minimale la nivel comunitar în aceste domenii sensibile este esențială, mai ales în ceea ce privește exercitarea controlului aplicării legislației. Din acest motiv, introducerea unui mecanism independent de primire a reclamațiilor, precum și instituirea unei autorități pentru control reprezintă un câștig net al pasagerilor în relația cu transportatorii. Consider că trebuie găsit un echilibru între drepturile pasagerilor și obligațiile transportatorilor, pentru ca nici unele, nici celelalte să nu devină o frână în calea dezvoltării durabile a sectorului transportului maritim și pe căile navigabile interioare. Trebuie, de asemenea, luate în considerare condițiile caracteristice în care se desfășoară transportul în diverse zone maritime ale Europei, acestea având particularități specifice care determină în fapt posibilitatea restrânsă de stabilire a unor reguli comune. În contextul mai larg al siguranței și securității în transportul maritim trebuie să menționez episoadele recente de piraterie din Golful Aden, a căror recrudescență este îngrijorătoare, lor căzându le victime în ultimele săptămâni inclusiv cetățeni europeni, printre care și 5 români. Profit de această ocazie pentru a face apel la Comisie și la Consiliu să depună toate eforturile pentru ca Uniunea să își întărească colaborarea cu celelalte state prezente în Cornul Africii în scopul prevenirii fenomenelor de piraterie maritimă și pentru securizarea tranzitului în zonă